Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren!

Ich muss schon sehr deutlich sagen Der Bericht der Kommission sagt klar, dass Litauen jetzt alle rechtlichen und wirtschaftlichen Anforderungen erfüllt, darunter Vereinbarkeit der Rechtsvorschriften mit dem Vertrag, Preisstabilität, solide und nachhaltige öffentliche Finanzen, Nachhaltigkeit der Konvergenz und Wechselkursstabilität.

Sie weist nur darauf hin, dass es eine große Herausforderung sein wird, die Inflationsrate in Litauen niedrig zu halten.

Deshalb haben wir ja die Wirtschafts und Währungsunion, den Stabilitäts und Wachstumspakt, damit wir im Binnenmarkt, in der Euro Zone eine Konvergenz erzielen, die Wachstum und Beschäftigung schafft.

Und wir haben eine noch nicht fertige Wirtschafts und Währungsunion. Wir sind glücklich darüber, dass wir an dem Tag, an dem wir zum ersten Mal demokratisch einen neuen Kommissionspräsidenten wählen, auch zeigen können, dass diese Gemeinschaft stärker wird, dass wir unsere Ziele weiterverfolgen, dass wir während der Krise zwei neue Mitgliedstaaten in die Euro Zone und einen neuen Mitgliedstaat in die Europäische Union aufgenommen haben. Wir alle haben hoffentlich das Ziel, aus der Währungsunion eine Wirtschafts und Fiskal und eine politische Union zu machen.